C'est pour le moins une relation commerciale extrêmement déséquilibrée, et cela dans un moment de crise extrêmement lourde.

Il en précèdera d'autres avec de grands pays d'Asie je pense notamment au Japon, mais il y en aura d'autres. De plus, c'est le premier accord établi après le traité de Lisbonne, et il est donc vital que le Parlement européen et je soutiens dans ce sens notre rapporteur fasse entendre sa voix et soit entendu par la Commission. Et c'est pourquoi en tout état de cause je ne préjuge pas du vote sur l'accord de libre échange il faut durcir la clause de sauvegarde et en particulier revoir le mécanisme de ristournes douanières, mettre en œuvre une clause de sauvegarde régionale, renforcer le rôle du Parlement européen dans la procédure, instituer une procédure de comitologie ad hoc qui respecte les droits du Parlement et intégrer les normes sociales et environnementales. Et enfin, comme vous l'avez promis, Monsieur le Commissaire, nous ne voulons pas d'application provisoire avant le vote définitif du Parlement européen sur cet accord de libre échange.